hæstvirtur forseti ég mæli sem viðskiptaráðherra fyrir frumvarpi til laga um sameignarfélög á þingskj sjötíu og níu sjötíu og níu mál með frumvarpi þessu er stefnt að setningu heildarlöggjafar um sameignarfélög þótt vægi þeirra hafi minnkað nokkuð á síðustu árum samhliða mikilli fjölgun einkahlutafélaga þannig var fjöldi einkahlutafélaga í árslok tvö þúsund og fjögur rösklega tuttugu og eitt þúsund fjöldi hlutafélaga tæplega þúsund en fjöldi sameignarfélaga rösklega tvö þúsund fjögur hundruð frumvarpið var samið á vegum viðskiptaráðuneytisins en aðalhöfundur þess er áslaug björgvinsdóttir lögfræðingur dósent við lagadeild háskólans í reykjavík það var talið rétt að semja frumvarpið til að skýra reglur um innbyrðis samband félagsmanna í sameignarfélögum og stöðu viðsemjenda þeirra nefna má í því sambandi að hugsanlegt er að fjárfestar meðal annars erlendir aðilar hafi meiri áhuga á sameignarfélögum ef um þau eru skýrar reglur í löggjöf frumvarpið er ekki byggt á reglum evrópska efnahagssvæðisins enda finnast þar eingöngu reglur um evrópsk fjárhagsleg hagsmunafélög sem er ein tegund sameignarfélaga

hliðsjón var við samningu frumvarpsins höfð af norsku félagalögunum og jafnframt dönskum sameignarfélagarétti en engin heildarlög eru reyndar um sameignarfélög í danmörku

um er að ræða félagsform þar sem samstarfið byggir almennt á persónulegum forsendum og gjarnan nánu sambandi milli félagsmanna

markmiðið með frumvarpinu er að setja reglur um sameignarfélög sem eru til þess fallnar að skýra réttarstöðu þeirra einkum í þeim tilvikum er ekki liggja fyrir ákvæði í félagssamningi sem taka á viðkomandi álitaefni þó er stefnt að því að tryggja áfram samningsfrelsi um innri málefni sameignarfélaga og sveigjanleika þessa rekstrarforms gert er ráð fyrir að lögin verði að meginreglu til frávíkjanleg það er reglurnar sem lúta að innra skipulagi og sambandi félagsmanna innbyrðis og gagnvart félaginu reglur sem varða hins vegar réttarsamband félagsins út á við meðal annars ábyrgð félagsins og félagsmanna á skuldbindingum þess auk skráningar í firmaskrá eru hins vegar almennt ófrávíkjanlegar ekki er þó stefnt að því að setja tæmandi reglur um hvert einasta álitaefni um einstaka kafla frumvarpsins sem eru ellefu talsins vil ég segja þetta í fyrsta kafla er að finna almenn ákvæði um gildissvið laganna að hverju marki þau eru frávíkjanleg hugtakið sameignarfélag er skilgreint og kveðið er á um skilyrðislaust rétthæfi skráðra sameignarfélaga í öðrum kafla eru ófrávíkjanlegar reglur um stofnun sameignarfélaga hverjir geti verið stofnendur og félagsmenn lágmarksskilyrði um skriflegt form og efni félagssamninga skráðra sameignarfélaga og inntak ábyrgðar félagsmanna á skuldbindingum sameignarfélaga þarna eru reglur sem eru nýmæli í íslenskum rétti það er um lögræði einstaklinga um fyrningu og ábyrgð nýrra félagsmanna á eldri skuldbindingum reglur þriðja kafla geyma ákvæði um stjórnkerfi sameignarfélaga og réttarstöðu félagsmanna það er innbyrðis afstöðu þeirra og gagnvart félaginu í þessum kafla er að finna reglur um hverjir hafi á hendi rekstur félagsins fari með heimildir til ákvarðanatöku og skuldbindi félagið hér eru frávíkjanlegar meginreglur um félagsfund innbyrðis tengsl félagsmanna stjórnunarheimildir þeirra og auk þess reglur um skipan

gert er ráð fyrir að ákvæði þriðja kafla séu alfarið frávíkjanleg það að ekki verði gerð sú krafa til sameignarfélaga að stofnað sé til formlegs stjórnkerfis eins og til dæmis gildir um hlutafélög og einkahlutafélög meginreglan um stjórnun sameignarfélaga er að félagsmenn félagsfundur taki í sameiningu ákvarðanir um málefni félagsins nema þeir kjósi aðra skipan þar á þess vegna er ekki gert ráð fyrir að lögfesta reglur um skyldu til að kjósa stjórn eða ráða framkvæmdastjóra í sameignarfélögum á hinn bóginn geta félagsmenn samið um formlegra stjórnkerfi um kjör stjórnar og jafnvel ráðningu framkvæmdastjóra og þykir þá mikilvægt að til sé lagarammi um störf þeirra sé ekki nánar kveðið á um þau í félagssamningi við samningu þessara reglna var höfð hliðsjón af norsku félagalögunum en þó ekki að öllu leyti enda er þar meðal annars einnig kveðið á um aðild starfsmanna að stjórnun félags einnig var horft til reglna níunda og tíunda kafla hlutafélaga og einkahlutafélagalaga um félagsstjórn framkvæmdastjóra og hluthafafund að því marki sem þær geta átt við um sameignarfélög í fjórða kafla eru ákvæði sem lúta að meðferð fjármuna sameignarfélaga og fyrirsvar þar ber að finna meðal annars sérreglur um meðferð eigna skráðra sameignarfélaga sem ætlað er að styrkja sjálfstæði sameignarfélaga og stöðu þeirra sem lögaðila í viðskiptalífinu þá eru þarna reglur um úthlutun fjármuna til félagsmanna og hverjir geti skuldbundið sameignarfélög

í sjötta kafla eru reglur um slit sameignarfélaga og hvernig fara skuli um skipti á þeim það er þegar réttindi og skyldur félagsins eru gerð upp í tengslum við slit félagsins í sjöunda kafla er kveðið á um skaðabótaábyrgð félagsmanna stjórnenda og skilanefndarmanna um er að ræða reglur sem byggjast á almennu skaðabótareglunni og eru

í dag gilda firmalögin númer fjörutíu og tvö nítján hundruð og þrjú um skráningu félaganna ekki er gert ráð fyrir veigamiklum breytingum á skráningunni með reglum þessa kafla er markmiðið að færa reglur um skráningu sameignarfélaga meira að núverandi aðstæðum og samræma þær meira reglum um skráningu annarra félaga sem stunda almennt atvinnustarfsemi eins og hlutafélög og einkahlutafélög samkvæmt firmalögum eru einkafyrirtæki sameignarfélög og mögulega samlagsfélög skráð í firmaskrá hjá sýslumanni í því umdæmi sem þau reka atvinnu í loks eru í níunda kafla gildistökuákvæði og þar á eftir ákvæði til bráðabirgða varðandi einstakar greinar frumvarpsins vil ég benda á þetta í sjöttu grein er gert ráð fyrir þeirri kröfu sem er nýmæli

þar með er komið í veg fyrir hættu á til dæmis ótímabæru gjaldþroti barna vegna aðildar að sameignarfélagi og er sú vernd í samræmi við reglur þriðju málsgrein sjötugustu og fyrstu grein stjórnarskrárinnar sem kveður á um að börnum skuli tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst í fyrstu málsgrein áttundu greinar frumvarpsins er gert ráð fyrir nýmæli um ábyrgð sem felur í sér breytingu á íslenskri réttarframkvæmd samkvæmt nýju reglunni munu þeir sem ganga inn í þegar stofnað sameignarfélag einnig bera ábyrgð á eldri skuldbindingum félagsins frá þessari meginreglu verður þó heimilt að víkja í félagssamningi þegar um skráð sameignarfélög er að ræða þessi breyting á ábyrgð nýrra félagsmanna á sér hliðstæðu í norskum rétti sú almenna regla að nýr félagsmaður beri einnig ábyrgð á eldri skuldbindingum þykir fremur í samræmi við regluna um ótakmarkaða og óskipta ábyrgð félagsmanna og henta betur í viðskiptalífinu sambærileg regla gildir enn fremur um evrópsk fjárhagsleg hagsmunafélög samkvæmt lögum þar að lútandi undantekningin frá meginreglunni er í samræmi við norskan rétt og lögin um evrópsku fjárhagslegu hagsmunafélögin í annarri málsgrein átta greinar er gert ráð fyrir að kröfuhafar skuli krefja skráð sameignarfélag um greiðslu áður en látið er reyna á beina ábyrgð félagsmanna á skuldum félagsins má því segja að hin beina ábyrgð félagsmanna sé til vara þetta er einnig nýmæli í lögunum í þriðju málsgrein áttundu grein er loks nýmæli varðandi fyrningu felur reglan í sér að félagsmaður geti borið fyrningu á kröfu á hendur félaginu fyrir sig sé krafa á hendur því fyrnd að sama skapi getur félagsmaðurinn ekki borið fyrir sig fyrningu sé krafan á félaginu ekki fyrnd hér er vikið frá dómaframkvæmd hæstaréttar eins og í nýsamþykktum breytingum á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög er gert ráð fyrir möguleika á rafrænum félagsfundum og rafrænum samskiptum í elleftu greinar og rafrænum stjórnarfundum í fimmtándu greinar þetta eru nýmæli í löggjöf varðandi sameignarfélög mismunandi reglur geta gilt í sameignarfélögum miðað við önnur félög þannig er til dæmis í annarri málsgrein átjándu grein frumvarpsins ekki gert ráð fyrir að lánveitingar til stjórnenda eða félagsmanna séu almennt bannaðar eins og er í löggjöf um hlutafélög og einkahlutafélög þá er í nítjánda grein gert ráð fyrir einstaklingsbundnum stjórnunarheimildum félagsmanna með ákveðnum skilyrðum af tuttugustu og þriðju greinar frumvarpsins leiðir að ekki er þörf á skilyrðislausum reglum um myndun stofnfjár og vernd eigin fjár í sameignarfélögum í tuttugasta og fjórðu grein eru og sérstakar hömlur á frelsi félagsmanna til að stunda samkeppni gagnvart félaginu ég vil vekja athygli á því að samkvæmt fertugustu og fimmtu grein frumvarpsins er skylt að skrá viss sameignarfélög það er í fyrsta lagi félög sem stunda atvinnurekstur og í öðru lagi félög þar sem allir félagsmenn eru lögaðilar í lok frumvarpsins er gert ráð fyrir að lög um sameignarfélög öðlist ekki gildi fyrr en fyrsta janúar tvö þúsund og átta þannig að um vissan aðlögunartíma sé að ræða